Najlepša hvala. In hvala vsem vsem predstavnikom poslanskih skupin za pozitivna stališča. Naj najprej obržim to zadnje. V Novi Sloveniji, ko smo pripravili to dokumentacijo, smo se strinjali, da se preiskuje oziroma da začetek preiskave leta dva tisoč devet. To bo napačna napačna informacija, za razliko od nas je bilo podano v stališču. Se pravi, strinjamo se in smo tudi si tukaj z Levico, ki je to problematizirala, da bi bila začetek preiskave leto dva tisoč dvanajst, smo tudi potem uskladili vse stvari. Tako da mislim, da je to prav, dva tisoč devet, če želimo temeljito napraviti preiskavo. Tudi leta dva tisoč enajst, recimo, leto dva enajst, pa različne lobistične stike se omenja, različne članke, ki so o tem pisali, zaradi tega je to prav in se strinjamo, da ne bo pomote. In dejansko bomo, če bo zastavljeno tako, kot je v gradivu, in vse potekalo tako, bomo resnično začeli zs samim začetkom. Omenjeni so bili ljudje, prva garnitura okrog okrog slabe banke, tako imenovani fantje iz Švedske pa Finske. Jaz si želim eno stvar, in sicer da bi tudi ti ljudje se odzvali vabilu in prišli v prišli pred komisijo pričat preiskovalno. Če kaj, potem preiskovalna komisija ne sme ločiti na naše in vaše, ampak mora enakopravno obravnavati vse. In trdim, da je DUTB bila sprega od samega začetka naprej. Samo prenos terjatev, že večkrat je bilo omenjeno, pa bom podal še en primer, ki še ni bil tako izpostavljen tekom današnje razprave. Veste iz NKBM na DUTB je bilo prenesenih tudi ene deset odstotkov delnic družbe Letrika. Vrednost delnice na dan prenosa je bila je bila enaintrideset evrov. Takšna je bila vrednost. O prenosu pa je bila vrednotena - po koliko? - po deset cela dva evra. Dvajset evrov manj. Torej, kdo to vrednotil? Na kakšen način so se sprejemale odločitve v banki, da je bila prenesena po takšni vrednosti delnica? Do je oškodoval to banko, ki smo jo davkoplačevalci sanirali? To bo naloga naše preiskovalne komisije. Ampak pozor, ta isti primer, v nekaj mesecih, ne, mesecu dni je bila ta delnica, je že kotirala na dvainštirideset evrov na borzi. Prodana pa nemškemu podjetju po sedeminšestdeset evrov. Se pravi, DUTB je dobro optimizirala to zgodbo. Ampak glej ga glej, nizek prenos, ta popust, prenosna vrednost iz DUTB na DUTB, gospe in gospodje, je bil zlasti zaradi interesa ne nemškega kupca, ki je dal pošteno ceno, ampak enega drugega slovenskega kupca, ki je želel kupiti te delnice in prevzeti podjetje Letrika. In sprva ta gospod mislil, da bo to uspelo. Oškodovana na koncu pa je pa je bila banka. Omenjene so bile na začetku svetovalne pogodbe in tako naprej. Seveda vse svetovalne pogodbe, ki so bile sklenjene na DUTB-ju ali pa jih je DUTB sklenil od začetka naprej, bo morala preiskovalna komisija pregledati. En en primer vam še povem, ki je medijsko odmeven, poznano podjetje Quartz, s katerim je DUTB sklenil za dva cela sedem milijona evrov svetovalne pogodbe. Človek, zaposlen v tem podjetju Quartz je bil gospod Mansson, ne, ki je potem čez nekaj časa postal izvršni direktor slabe banke. Mislim, da vmes je minilo samo dva meseca, nekaj takega. Pa tudi, ne, odgovorni povedo, kaj so naredili, podjetje Quartz z dva cela sedem milijona evrov to je ključno. Ta primer imajo kriminalisti, ima ga tudi Računsko sodišče. Že prej so bili ... Še to. Naj se vrnem na same na sam prenos, že tam se je dogajal izvor problematika. Pravi, na kakšen način, kdo je odločal kaj se bo prenašalo, kako se bo vrednotilo, kakšni so bili kriteriji in merila za odločitev, za določitev terjatev in njihove vrednosti? Torej, če pa so bili kriteriji, pa je ključno, da preiskovalna komisija ugotovi to, ali so bili ti kriteriji spoštovani in imamo problem, a veste kakšen? To, da ni bilo ne kriterijev, da notranja revizija ni delovala, saj po do sedaj znanih podatkih, in da tudi v določenih primerih, ko so imeli kriterije, jih sploh niso spoštovali. In torej imamo ne samo en problem, imamo več problemov. In to tudi zabeleži Računsko sodišče v vseh svojih revizijah. Kar jaz obžalujem, je to, da politika - ja, tudi mi, ta Državni zbor - ob treh poročilih Računskega sodišča z negativnim mnenjem, tudi na odzivna poročila, nismo naredili nič, zlasti prejšnji mandat pa imeli smo petnajst preiskovalnih komisij oziroma petnajst Komisij za nadzor javnih financ, ko smo problematizirali delovanje slabe banke. Nadalje. Po kakšni ceni so banke DUTB-ju zaračunavale terjatve? Od kje ideje, merila, da so bili dani določeni popusti, zakaj takšni popusti, kdo je o tem odločal, na kakšen način. In ob tem je potrebno, da se preveri, ali so bile tudi s strani vlade, zakonodajne oblasti sprejete ali pa narejene protipravne ali pa negospodarne odločitve. Ugotovim, preveri se zlasti metodologijo, to želim poudarjati pri samem prenosu, metodologijo DUTB-ja za posamično vrednotenje posameznih kategorij sredstev. Ne govorimo samo o terjatvah, govorimo lahko tudi o nepremičninah, drugih lastniških deležih, posojilih in tako naprej. Ob vsem tem pa ponovno tako, kot je bilo poudarjeno v prejšnji preiskovalni komisiji v prejšnjem mandatu o bančnem sistemu, tako imenovani Logarjevi komisiji, kakšna je bila ob tem prenosu vloga regulatorja Banke Slovenije? Kajti, imam občutek, potrjujejo se spet sumi, da je ta Banka Slovenije, saj delovanje v zadnjih desetih letih, da gre za institucijo, ki je država v državi, ki je ne more nadzirati niti samo bog, kako ona deluje. In problem regulatorja to, da smo bili priča morebitnemu oškodovanju davkoplačevalskega denarja ob samem prenosu. Vrsto imamo primerov. Pritožbe, ta trenutek, ko te ljudje vedo, da so ustanavlja preiskovalna komisija, mi podjetja želijo pričati, govoriti, ljudje, bivši lastniki podjetij, da so bili oškodovani s tem, ko so bili dani na slabo banko, da so redno odplačevali vse dolgove, plačevali kredite, pa so tam pristali izključno zaradi interesa skupine posameznikov, da so jih, potem kasneje poceni z določenimi diskonti proda dotičnim kupcem, kriminal. Jaz, jaz ne morem verjeti, da se lahko danes tukaj in zdaj to v tej državi dogaja. Prej je bilo omenjeno, kako lahko in se dogaja primer ACH-ja, da prvotni dolžniki postajajo končni lastniki, pa to še ni vse v tem primeru. Imamo podjetje Elan, Povzela, Adria Airways. A veste, ta podjetja so bila prodana skupaj v skupini temu temu ameriškemu skladu v skupini, in nihče danes, trdim, niti na DUTB-ju ne zna povedati, po kakšni vrednosti je ta ameriški sklad pokupil tudi recimo Elan, kajti obstaja dokumentacija, da je bilo kupcev za Elan več in da nekateri, če bi prodajali to posamezno, se pravi ne v skupini, da bi DUTB več zaslužil, pa niso prodajali posamezno, kljub temu da bi lahko več iztržili. Zakaj ne? Jaz si ne morem drugače razlagati, kot drugače, da gre za zakrivanje načina poslovanja, načina delovanja izključno zaradi interesa ACH-ja. To bomo preiskovali. Kdo so posamezni skladi? To je Levica tudi omenila. Kar konkretno bom vprašal: "A vi poznate sklad York?" Kdo je York sklad, ki ma račune na Cipru in kupuje premoženje na DUTB-ju? Z enimi in istimi ljudmi, ki so prej delovali v podjetjih, pozor, ki so prestala na DUTB-ju, njihove terjatve. Danes oni poslujejo in menedžirajo skladom York. To, to, to moramo raziskati in to bomo raziskali, kajti tukaj se porajajo še ene druge težave. Ali gre morda, to, kar sem uvodoma že dejal v predstavitvi, ali gre morda za slovenski denar iz obdobja tranzicije, ki šel v davčne oaze in se vrača sedaj v Slovenijo? Ali, s tem so tudi povezana tveganja, ki jih ureja na primer področje zakona preprečevanju pranja denarja in morda celo financiranje terorizma, kar smo bili priča tudi preteklem mandatu. Kakšne imamo mi mehanizme, da filtriramo, čigav in kakšen denar prihaja v državo, v Slovenijo. Ugotovili smo v prejšnjem mandatu, da teh da ti mehanizmi niso dobri, in da lahko takole pride v državo milijarda evrov in noben alarm se ne vžge, da gre morda to za tvegani kapital iz naslova financiranja terorizma. Da to se vžgejo mehanizmi šele čez deset let. In ali se nam take stvari ponavljajo skozi kupovanje terjatev na DUTB-ju. Danes so terjatve, slabe terjatve in kupovanje terjatev velik biznis. Zelo dobro se da s tem zaslužiti. Aret tega vem, da se bo preiskovalna komisija ukvarjala številnimi ljudmi, ki imajo svoje lastne finančne interese in bo delo izjemno težko, ampak verjamem v tudi strokovno podporo in upam, da bo Državni zbor, gospa generalna sekretarka Državnega zbora omogočila optimalno delo potem preiskovalni komisiji in namenila dovolj finančnih sredstev za našo strokovno pomoč. Sami poslanci tega ne bomo morali raziskati. Še ena stvar, ki jo je potrebno omeniti, pa je tekoče poslovanje DUTB-ja. Dogaja se še ena stvar, so indici, da se načrtno izčrpava podjetja, ki so pod upravljanjem slabe banke. Eno je tukaj v naši neposredni soseščini, ko se dviguje zadolževanje, ko se dvigajo stroški upravljanja, ko že deset let tudi v času konjunkture to podjetje posluje negativno, ko se dogajajo čudne stvari, ko se odprodaja kar tako pavšalno po ceni dele premoženje tega podjetja, na Slovenski ima sedež. Kdo nadzira tovrstno delovanje in početje DUTB-ja, čeprav bi bilo najbolj optimalno to, da bi DUTB to podjetje po čim boljši ceni naprej prodal. Ne, do konca ga bojo izčrpali in poceni prodalo, če ne bomo mi tega zaustavili. Računsko sodišče. Računsko sodišče, da je opravilo tri revizije na DUTB-ju, in vse tri so bile deležne negativnega mnenja. Citiram, kaj je dejal predsednik Računskega sodišča, Tomaš Vesel. Ugotovili smo, da je bilo nekaj podjetij, ki sploh niso izpolnjevala kriterijev za nedonosne terjatve ali pa so celo redno odplačevala svoje obveznosti, niti ni bilo neke posebne utemeljitve, da bi lahko ta podjetja prišla v položaj, ko bi bile lahko njihove terjatve nedonosne, pa so bile na iniciativo različnih posameznikov ali institucij prenesene na DUTB. Dajmo se mi eno stvar vprašati. Kdo bo plačal škodo lastnikom tem teh podjetij? Kdo? Kaj, če ta podjetja začnejo tožiti državo, ker so bila potisnjena v stečaj ali pa so potem v stečaju stečajni upravitelji. In imamo primere, pa naj ostane tudi nekaj teh primerov za preiskovalno komisijo, ko imamo primere, da so stečajni upravitelji v postopku stečaja, ko so upravljali to s tem podjetjem, delovali negospodarno in sklepali za to podjetje škodljive posle in na ta način izčrpavali to podjetje. Gospodje izvršni direktorji DUTB-ja, ki so bili izvršni direktorji DUTB-ja, morajo na ta vprašanja temeljito odgovoriti. Zdaj, tudi Računsko sodišče se je, no, na podlagi tega mnenja Računskega sodišča je dejansko ključno vprašanje, kar Računsko sodišče sicer potem v nadaljevanju ni ugotovilo, ne, katere osebe so bile te v obdobju dva trinajst, dva štirinajst, dva petnajst, ki so odločale o prenosnih terjatvah? Katere osebe? Te osebe moramo zaslišati in jih pripeljati pred roko pravice. Nadalje , samo ustanavljanje DUTB-ja je tudi Računsko sodišče pregledalo pa svetovalne pogodbe in tako naprej, o čemer poteka tudi preiskava, ampak tam tam Računsko sodišče ugotovi, da je bilo ugotovljenih štirinajst kršitev predpisov in aktov in med drugim tudi kršitve postopkov javnega naročanja, postopkov javnega naročanja. Dodatna oškodovanja za državni proračun. In nazadnje je Računsko sodišče izdalo tudi eno revizijo lanskega leta julija, spet negativno mnenje in popravljalne ukrepe, oziroma, odzivno poročilo pa se še pričakuje. Še ena stvar: podizvajalci . Glejte, če kaj, nas mora skrbeti to, da so prikrajšani zaradi delovanja slabe banke, najšibkejši. V času delovanja slabe banke se dogaja to, da so bili pri izgradnji Celovških dvorov so bili podizvajalci podjetja Vegrad AEM d. o. o., pravi namesto denarnega poplačila, so kot kompenzacijo prejeli pač stanovanja. To je normalen del delovanja, ne? Ta stanovanja pa so bila obremenjena s hipotekami v korist Nove Ljubljanske banke, ampak pozor, ta Nova Ljubljanska banka je zagotovila, da bo za te hipoteke izdala izbrisne pobotnice, do česar pa seveda ni prišlo, in te hipoteke so bile skupaj s terjatvami potem prenesene, so prešle na DUTB, ki pa je potem v nadaljevanju od imetnikov teh stanovanj zahtevala tisoč evrov na kvadratni meter za izbris teh hipotek. Jaz se tukaj sprašujem, kdo tulele je nor? In a veste, teh pobotnic zdaj sploh nihče ne dobi na DUTB-ju. Oni trdijo, da sploh to ne obstaja. Ti podizvajalci, mali gospodarstveniki, ki so zgradili te objekte, na primer Nokturno, Celovški dvori in tako dalje, morajo nazaj kupiti svoja lastna stanovanja! Nazaj jih morajo kupovati. Tisoč evrov kvadratni meter. Noro! Neprecenljivo. In teh dokumentov, da bi lahko to uredili, ni! Še več, ne. Prejšnjem mandatu smo to imeli na Komisiji za nadzor javnih financ. Tri komisije so bile sklicane na to temo, soglasen je bil Državni zbor, da se to mora urediti, da more Vlada kot skupščina to urediti, pa se to ne uredi, še danes se ni uredilo. Ti ljudje pa potem, smo priča tudi tragičnim dogodkom, ko ne pridejo do svojega lastnega denarja. Še več! Nateguni smo, ko rečemo, da morajo še dodatno plačati, če želijo priti do svojih stanovanj. Nečloveško ravnanje. Jaz verjamem, da bomo, da bo Državni zbor uspešen pri preiskovanju teh mahinacij. A veste kaj je naša prednost pred, na primer kriminalisti, organi pregona, sodniki, tožilci in tako dalje? To, da imamo pred seboj javnost, možnost kamere, in da morajo ti ljudje tukaj priti v Državni zbor in odgovarjati, odgovarjati na vse svinjarije, ki so jih naredili v tem obdobju. Verjamem pa, da nam bo v veliko pomoč pri delovanju tudi druge formacije, ki jih bomo lahko pridobivali tekom same preiskave, ne samo to, kar imamo do sedaj zbrano, seveda, ne ampak tudi druge informacije, ki jih sicer ni mogoče zbrati. Upam pa in dajem ta trenutek poziv uslužbencem na DUTB-ju, da nikar ne se ne poslužujejo kaznivih dejanj brisanja dokumentacije, rezanja dokumentov in ostalih stvari.